Monsieur le Président, notre collègue Cohn Bendit, qui a traité un président, un Premier ministre, de dictateur avec Chavez, n'en est pas à sa première expérience de ne pas respecter la démocratie.

C'est inadmissible ce que vous avez affirmé.